Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci de ce débat politique qui a été, je crois, de grande qualité. Ce que je constate, je n'en suis pas surpris non plus, c'est une très grande convergence de vue entre nous sur la volonté politique, mais aussi sur les mesures à adopter. Cette alliance entre la Commission et le Parlement européen, elle est fondamentale si nous voulons poursuivre notre combat contre l'évasion fiscale, la fraude et l'optimisation fiscale agressive. Au fond, maintenant, l'enjeu est sur la table, c'est de gagner la bataille contre l'évasion fiscale. À ceux qui disent le contraire, je réponds tout de même que nous avons fait, oui, beaucoup de progrès ces trois dernières années et je suis impressionné par cette vraie révolution de la transparence, qui est en cours, avec tout de même une avancée historique que nous devons valoriser qu'est la fin du secret bancaire en Europe. Mais, vous avez tous raison, ce n'est pas assez, face à un phénomène qui est systémique et planétaire. Il nous faut donc continuer à agir avec détermination et rapidement, avec encore plus de détermination, encore plus de rapidité.

Nous devons donc tous prendre nos responsabilités.

Je pense à une assiette fiscale européenne pour les sociétés d'ici un an et je pense aussi, bien sûr, au trilogue en cours sur le blanchiment d'argent. C'est ensuite la Commission européenne qui doit prendre ses responsabilités.

D'autres propositions viendront qui pousseront toutes à plus de transparence, plus de coopération entre administrations fiscales et, d'ici là, je continuerai à aiguillonner les États membres pour qu'ils adoptent cette liste de paradis fiscaux. Pour qu'elle soit crédible et ambitieuse, nous coopérons bien avec l'OCDE, je veux le dire, mais nous avons une ambition supérieure, tout simplement parce que nous avons un degré d'intégration supérieur et des critères qui sont plus puissants. La Commission sera la gardienne de cette liste, mais attention, ne négligez pas que cette liste, ce n'est pas nous qui la proposons, ce n'est pas nous qui l'élaborons, ce sont les États membres. J'ajoute, enfin, qu'il faudra ensuite poursuivre les infractions contre les États qui ne respectent pas les règles, mais je prends ici un engagement si la liste noire n'est pas à la hauteur, si elle n'est pas assez crédible, si elle n'est pas assez substantielle, si les sanctions ne sont pas assez dissuasives, alors, je le dirai, parce que je crois qu'il ne faut pas avoir d'hypocrisie, il faut que les choses soient extrêmement claires. Le Parlement européen doit aussi prendre ses responsabilités, c'est à dire maintenir la pression, continuer à exercer son influence à travers les propositions législatives qui sont sur la table.

J'invite votre assemblée à poursuivre ce travail, quelle que soit la forme institutionnelle que vous choisirez. Enfin, collectivement, nous devons, je crois, ouvrir deux pistes pour l'avenir. La première ne nous rassemblera peut être pas tous, mais je la formule tout de même, avec mes convictions personnelles. Nous devons aider les États européens et les autres, ceux qui ont fait un peu de l'évasion fiscale un business d'État, à développer un autre modèle économique et social, et je le dis pour ceux pour qui c'est un business, mais aussi pour ceux pour qui c'est encore

Cette révolution là, elle ne se fera pas seule, c'est le sens même de l'action politique.

Nos concitoyens vous les rencontrez, je les rencontre ne cessent de nous demander plus d'Europe sociale ou une véritable harmonisation fiscale, mais ne leur racontons pas d'histoires, il y aura des progrès dans l'Europe sociale, il y aura des progrès dans la transparence et la convergence fiscales, mais il n'y aura pas d'avancées décisives pour l'Europe sociale et pour

et je sais que pour cela il faudra que votre assemblée, à nos côtés, mette toute l'énergie nécessaire, mais je sais, je crois pouvoir compter presque par définition sur votre soutien majoritaire et je veux vous dire que sur tous ces sujets, eh bien, j'en aurai bien besoin.